Also was Faschismus mit Klimawandel zu tun hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich finde es ist ein Skandal, was er hier verzapft, und ich finde, solche Aussagen haben in diesem Hause nichts verloren, weil das Problem wirklich zu ernst ist.

Bitte schauen Sie sich die Zahlen der Weltwetterorganisation an. Mich schockiert auch die geringe Akzeptanz in der Bevölkerung.

Seien wir nicht zu ambitioniert und gehen wir mit Realismus in diese Verhandlungen, dann können wir als Europa, als ein kleinerer Emittent, doch etwas erreichen. Wie können wir das machen? Frau Kommissarin, ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen, aber ich glaube, die Kommunikation mit dem Bürger ist extrem wichtig. Die Menschen verstehen das Problem nicht. Und warum?

Aber trotzdem haben wir insgesamt auf der Welt steigende Temperaturen. Das muss kommuniziert werden, und wenn wir das nicht schaffen, haben wir beim Bürger keinen Rückhalt, und darum können solche Leute wie Griffin auch den Faschismus mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Das ist das Problem.

Sich hier hinter rein juristischen Argumenten zu verstecken, ist zu wenig. Gehen wir mit Ehrlichkeit an die Debatte heran, die Sache ist zu wichtig. Sie haben unsere Unterstützung, Frau Kommissarin.